Madame la Présidente, la modernité, ce n'est pas les travailleurs jetables, sous payés, sans protection sociale. Cela, ça s'appelle le retour au Moyen âge. Partout dans le monde, en Espagne, en Belgique et jusqu'en Californie, la justice arrive à la même conclusion les plateformes numériques trichent et exploitent les plus précaires. Pour la première fois en France la semaine dernière, Deliveroo a été condamnée pour travail dissimulé. En fait, la justice a reconnu que, sous prétexte de liberté et de flexibilité, Deliveroo fraudait le code du travail, en obligeant ses livreurs à vélo à être de faux indépendants plutôt que de leur donner un contrat de travail. Monsieur le Commissaire, à l'extérieur de ce Parlement, dehors, dans les rues de toutes nos villes en Europe, ces nouveaux forçats du numérique nous regardent, ils vous regardent et ils n'en peuvent plus d'attendre. Qu'attendez vous, qu'attendons nous pour obliger les plateformes à reconnaître les livreurs, à reconnaître les chauffeurs comme ce qu'ils sont réellement, c'est à dire des salariés? Des salariés à qui nous devons garantir les mêmes protections et le même accès à la représentation collective qu'à tous les autres salariés.